en leur permettant de prendre le contrôle, en réalité, de notre alimentation.

C'est en effet un danger pour notre souveraineté alimentaire car cette politique de l'OEB favorisera la concentration du marché, renforcera la dépendance des agriculteurs à l'égard de quelques multinationales comme vous le savez et aura inévitablement des conséquences sur les consommateurs. En outre, nous aurons moins de contrôle sur la fabrication, qui sera de plus en plus standardisée. Avec ce projet, les groupes industriels pourront organiser le contrôle de toutes les semences, y compris celles que les agriculteurs prélèvent directement sur leur récolte. De plus, cette nouvelle contrainte restreindra l'accès au marché des semences traditionnelles locales et biologiques. En France et en Europe, le secteur semencier est constitué par de nombreuses PME et coopératives. Au niveau mondial, au contraire, dix entreprises se partagent 60 du marché.

L'industrie semencière doit être, au contraire, sous contrôle afin d'éviter tout monopole et toute pratique douteuse, contre lesquels sont déposés des recours, comme en 2013 contre un brevet délivré à Syngenta lui garantissant les droits exclusifs sur tous les poivrons présentant une résistance aux mouches blanches. Ce brevet interdisait aux agriculteurs et aux sélectionneurs d'utiliser ces plantes sans avoir payé des droits de licence à Syngenta. Or, il ne s'agissait pas d'une invention, mais d'une découverte par croisement d'espèces. Un autre recours a été déposé fin mai 2014 contre un brevet européen détenu par Monsanto sur des tomates résistantes à un champignon. Il s'agissait, là encore, d'une découverte que s'est appropriée la multinationale. Cette privatisation du vivant menace les petites et moyennes entreprises de semences, qui risquent, en effet, de voir leurs propres variétés tomber sous le coup d'un brevet. Ce fut le cas, par exemple, de l'entreprise française Gautier, qui est obligée, depuis 2013, de payer le semencier hollandais Zwaan pour commercialiser une laitue résistante à un puceron qu'elle avait elle même sélectionnée depuis longtemps. C'est tout de même aberrant! Les certificats d'obtention végétale étaient déjà contestables puisqu'ils remettaient en cause la possibilité pour les agriculteurs de ressemer gratuitement leurs propres semences. Mais en dépit de cette contrainte, ces certificats d'obtention végétale protégeaient tout de même nos semenciers et agriculteurs du brevetage. Cette pratique plus coûteuse encore, et bien plus restrictive, est déjà en vigueur aux États Unis. Aujourd'hui, la décision scandaleuse de l'OEB et le silence incompréhensible de la Commission européenne remettent gravement en cause ce qui avait été adopté, sans enthousiasme, comme un rempart efficace. Plus grave encore, cette décision pose, une fois de plus, la question de l'alignement du droit européen sur celui des États Unis, dans le but évidemment de ne pas freiner les négociations commerciales en cours. Si, pour atteindre cet objectif, la Commission européenne a l'intention de piétiner le texte adopté en 2012, qu'elle le dise franchement!